Weet u wat altijd het meeste indruk op mij heeft gemaakt?

Dat middenveld is de motor geweest van de omwenteling en is dat nog altijd.

Grote buur Rusland heeft die zelfstandige keuze meteen beantwoord met een hybride en een openlijke agressie, met annexatie en met bezetting. En die stopt niet, met op dit moment een directe confrontatie in de Zee van Azov. Ondanks die moeilijke context is het land de weg ingeslagen van moeilijke en verregaande hervormingen.

Gaat het grondig en snel genoeg om het land echt van aanschijn te doen veranderen, om alle vormen van corruptie uit te bannen?

Het kan altijd beter, het kan altijd sneller, maar ook hier is het opnieuw het maatschappelijk middenveld dat zijn politici bij de les houdt en de geest van de Euromajdanrevolutie levendig houdt.

Wel, voor hen is het belangrijk dat hier het signaal wordt gegeven dat wij hen nooit zullen achterlaten, dat ze onze steun zullen kunnen blijven genieten, en ik hoop dat ze dit horen.